Par ailleurs, contrairement à lui, je ne lis pas que de la propagande et mes sources sont les rapports de la Commission elle même, qui cite nommément le financement des armées dans le cadre des nouvelles politiques en matière de développement et de sécurité. Donc qu'il aille lire les bons documents, et qu'il arrête de m'assimiler aux gens d'en face que j'ai toujours combattus.